Aș vrea mai întâi să îl felicit pe colegul Kaczmarek pentru un raport excelent. Nu avem cu toții șansa de a fi reprezentați în Adunarea Parlamentară Paritară, dar este, cred, foarte util ca întregul Parlament să aibă o idee despre ce se întâmplă în acest forum. Așa cum s a spus, este organul parlamentar cel mai important care reunește reprezentanți din țările din sud și din nord. Se discută acolo chestiuni regionale importante, printre altele, prevenirea și rezolvarea conflictelor. Vreau să mă refer, de altfel, la un exemplu îmi amintesc că, după alegerile foarte discutate și discutabile din Coasta de Fildeș de anul trecut, Adunarea Parlamentară Paritară, în reuniunea de la Kinshasa,

A fost un prim semnal clar la nivel internațional că încercările regimului Gbagbo de a ignora voința poporului ivorian nu vor fi tolerate. În rezoluția pe care am inițiat o în Parlamentul European asupra situației din Coasta de Fildeș ne am referit, desigur, la această poziție a Adunării Parlamentare Paritare. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna și aș vrea să îi încurajez pe colegi să ia în seamă, dacă vrem să fim coerenți, textele adoptate în acest forum original.